Nasi partnerzy rosyjscy robią to w sposób doskonały, bez niedomówień, bo one powodują nieporozumienia.

Dlatego doceniając bardzo ten ważny krok, którym jest ustalenie przez największe ugrupowania w Parlamencie Europejskim wspólnego, bardzo zresztą dobrego projektu rezolucji, uważam, że może on być jeszcze lepszy, jeżeli uwzględnimy w nim trzecią poprawkę, która podkreśla wagę unijno rosyjskiej współpracy

Chciałem powiedzieć, że z wielkim żalem przyjąłem informację, iż wniosek mojej grupy politycznej PPE o przeprowadzenie debaty na temat manewrów rosyjsko białoruskich, które zakładały obronę przed potencjalnym atakiem z terenu Europy Zachodniej, z terenu państw należących do Unii Europejskiej i do NATO, nie znalazł się w porządku obrad i nie był przedmiotem